Najprej, zakaj športno področje? Zaradi tega, ker športno področje potrebuje denar in mi ne govorimo, da ostala področja tega ne potrebujejo, je pa treba stvari reševati po segmentih ravno zaradi tega, da ne prihaja do zlorab sistema, ker je vsako področje po svoje posebno. Zato razlog, zakaj šport, in ker ima šport v zadnjem času izrazite težave pri pridobivanju ustreznih sredstev. Glede izpada iz proračuna, veste, ta stvar je pa zelo neoprijemljiva, ker ne jaz ne vi ne veste, koliko bo neki podjetnik, koliko bo gospodarstvo doniralo športu. Lahko, da bo, lahko, da ne bo. Jaz sem prepričan, da bo mnogo bolj kot danes, zaradi tega, ker bo davčno precej bolj zanimivo. Predstavljam si tudi, da ne bo to povzročilo nobene javnofinančne in proračunske krize. Vsaj iz dveh razlogov - prvi razlog je zato, ker bi številnim podjetjem, ki so dobro stoječa in imajo dovolj denarja, ta zakon bi jih spodbudil, da se davčno optimizirajo v Sloveniji, ne v tujini, to je zelo pomembna stvar, ki jo marsikdo spregleda in druga ključna stvar je, da tudi številni podjetniki iščejo inovativne rešitve pri tem, kako si, se davčno optimizirati v Sloveniji in s tem zakonom bi enostavno te inovativne rešitve opustili in bi se poslužili tega zakona, ker bi na popolnoma lep način prišli do znižanja davčne osnove in hkrati naredili nekaj dobrega za skupnost. In še glede sedanjega zakona. Vsi poudarjate, da sedanji zakon že predvideva davčne olajšave, ampak te olajšave so mizerne. Glejte, če meni ne verjamete, dajte vprašati obrtnike, podjetnike, gospodarstvenike, ki se ukvarjajo s temi stvarmi in vam bodo vsi povedali isto. Glede na to, kako je to birokratsko pa tehnično zapleteno, rajši dajo iz svojega žepa in je zadeva zaključena. Ta sistem, ki ga pa mi predlagamo, bi bil pa davčno zanimiv, to je bistvena razlika. Danes imamo za donacije davčno nezanimiv sistem, po tem zakonu bi imeli davčno zanimiv sistem, in to je bistvena razlika in še enkrat, ta denar ne bi odhajal v davčne oaze, ampak bi se porabljal tukaj, za našo mladino, za naše športnike, za to športno infrastrukturo, ki bi ostala v Sloveniji, se ne bi selila na Ciper in to so glavne lastnosti in poante tega zakona.